indiscriminada de caminos rurales privados en públicos, dando a la Administración un poder descontrolado. Lo que supone es una conculcación del derecho a la propiedad privada, un ataque intolerable y también, al mismo tiempo, un atropello al derecho a la intimidad personal y familiar. Asimismo, afecta también a toda la actividad agrícola, a toda la actividad ganadera y forestal. Por eso, desde aquí quiero hacer un llamamiento a las autoridades baleares para que vuelvan a la senda de la cordura, a la senda de los valores europeos y a proteger ese derecho a la propiedad, ese derecho a la intimidad y, por lo tanto, volver al camino que marca Europa, que no es otro que el de la ley y el Estado de Derecho.